Verder investeren in onderzoek en ontwikkeling, strengere technische normen opleggen, de beste standaarden vastleggen en ook verspreiden, de internalisering van externe kosten waarmaken zodat efficiëntie in het systeem gestimuleerd wordt en er een eerlijk speelveld ontstaat tussen de verschillende transportmodi. Maar uiteraard ook afdwingbare ambitieuze doelstellingen op mondiaal vlak. Dat is in de eerste instantie belangrijk voor de luchtvaartsector en voor het maritiem transport, waar nog heel wat winst op het vlak van duurzaamheid gemaakt kan worden.